Madame la Présidente, 600 milliards d'euros, le rapport que nous allons voter cette semaine pour dire comment on peut éviter le chaos climatique et social affirme qu'il faut chaque année 600 milliards d'investissements en plus. Face à des gouvernements qui ne voulaient pas lâcher un euro, l'équipe qui a négocié pour le Parlement européen a obtenu 2 milliards de plus.

Monsieur le Commissaire européen chargé du budget, cher Johannes, Madame la Secrétaire d'État, chère Bettina, chers collègues, je suis vraiment persuadé que, dans les semaines qui viennent, il est encore possible de compléter ce budget je dis bien compléter, non pas le renégocier, compléter ce budget pour être à la hauteur, pour donner plus de moyens à la santé, au climat et à l'emploi. Si nous étions dans une période de stabilité, si tout allait bien, je dirais bravo, merci, et j'arrêterais ma grève de la faim. Mais nous savons tous que nous devons faire face à trois crises historiques, à trois crises d'une ampleur jamais vue. Pour faire face à la crise sanitaire, il faut immédiatement plus de moyens pour les hôpitaux, il faut plus de moyens pour la recherche, pour trouver de nouveaux vaccins, pour prévenir les prochaines pandémies.

Pourquoi n'y a t il pas, aujourd'hui, une ligne ou un milliard pour ces dispositifs de protection de l'emploi? Pour faire face à la crise écologique, certains pensent que, avec la crise économique, l'évolution du CO2 s'est calmée.

L'humanité n'a plus le temps pour les politiques des petits pas. L'humanité veut qu'on arrête les rustines, il est temps de proposer pour l'Europe une nouvelle donne. Nous le savons tous, mes amis, l'Europe est à la croisée des chemins. Nous avons tous conscience que le mélange de la crise sociale, de la crise climatique et de la crise sanitaire peut nous amener à l'effondrement.

Mais avec la règle de l'unanimité, je pense qu'il était impossible de faire mieux, notre équipe de négociation a fait le maximum. La règle de l'unanimité, c'est impossible de continuer comme ça. Avec l'unanimité, c'est le plus stupide, le plus égoïste, le plus aveugle face aux dangers du moyen terme, qui peut bloquer toute négociation. Aucun groupe humain ne fonctionne avec l'unanimité ni un club de foot, ni une chorale, ni une entreprise, ni un parlement démocratique. L'unanimité, c'est la paralysie. C'est pour cela que, dans le rapport que nous allons adopter cette semaine sur le financement du pacte vert, nous disons qu'il faut sortir de l'unanimité et relancer par une coopération renforcée, sans tarder, la négociation sur la taxe sur les transactions financières, avec 10 ou 15 pays. On ne peut pas, au nom de l'unanimité, bloquer des moyens pour la santé ou pour le climat.

Oui mes amis, il est temps d'inventer du neuf! Si on veut éviter le chaos dans les 10 ou les 15 ans qui viennent, il est temps de proposer une nouvelle donne pour l'Europe.

Mais pour Roosevelt, ce n'était pas seulement de beaux discours. Roosevelt s'est donné les moyens de créer des millions d'emplois, il a triplé le budget fédéral. Il a triplé le budget fédéral et voulait un budget à l'équilibre. C'est pour ça qu'il crée un impôt sur les millionnaires, qu'il instaure un impôt sur les bénéfices des grandes entreprises.

Donc, oui, quand on a une vraie ambition, on a un vrai budget. Quelle est, aujourd'hui, notre ambition, quels sont les moyens que nous nous donnons?

Vous avez proposé un plan très courageux 500 milliards de dettes communes pour un plan de relance. Évidemment, au début, il y a quatre pays qui ont dit non, non, jamais. Mais deux mois après, la dynamique était tellement forte que tout le monde était d'accord pour un plan de presque 400 milliards d'investissements. C'était impossible, mais vous l'avez fait, et le Parlement vous en remercie. De même, si nous voulons trouver les moyens pour avoir plus d'argent pour les hôpitaux, pour le climat, pour la recherche, pour l'emploi, il est encore possible de trouver de nouvelles ressources. Il est possible de lancer très vite ça fait neuf ans qu'on en parle, ça fait neuf ans que la directive est sur la table, ça fait neuf ans qu'on a fait l'étude d'impact qui montre que c'est possible il est possible de créer très vite une taxe les transactions financières avec les pays qui le veulent. Montrez, Madame Merkel et Monsieur Macron, que votre engagement est sérieux. Madame Merkel, vous voulez absolument un accord sur le climat, un accord ambitieux le 10 et le 11 décembre, et vous avez totalement raison.

Mais le seul moyen pour avoir un vrai accord ambitieux les 10 et 11 décembre, c'est de débloquer des financements, sinon beaucoup de pays vont bloquer l'accord sur le climat, et c'est dramatique.

Mes amis, l'humanité n'a plus le temps pour des politiques de petits pas.

Le dérèglement climatique est en train de s'effondrer et la crise sociale peut nous mener à une crise démocratique. Nous ne savons pas quels sont les pays qui seront encore démocratiques dans cinq ou dix ans si on continue comme ça. Il est temps de prendre des initiatives fortes.

Voilà pourquoi l'Allemagne et la France proposent à leurs voisins une initiative limitée mais décisive.

moi. Mes amis, je pense qu'on a fait un gros travail pour négocier le budget actuel et qu'il est urgent de le compléter, pour avoir des ressources nouvelles pour le climat, la santé, l'emploi. Madame Merkel, vous êtes une grande européenne, il est temps de prendre une initiative limitée mais décisive l'Europe est née avec le charbon et l'acier, elle peut renaître avec un projet climat, santé et emploi financé par une taxe sur la spéculation.